Herr Präsident! Wir brauchen eine Revolution der Demokratie! Wenn Sie gerade zugehört haben, was mein Vorredner gesagt hat, dann sieht man ganz häufig, dass, wenn man zu weit geht und zu schnell, das Gegenteil von dem erreicht wird, was man eigentlich haben möchte. Aus dieser Fraktion kommt der Satz Die Europäische Union, die sich zu schnell entwickelt, führt zu genau dem, was sie nicht haben will, nämlich neuen Nationalismus. Das erleben wir derzeit in meiner Heimat.

Im Westen, in Voralberg und noch ein bisschen weiter, sind wir froh über die offenen Grenzen, und im Osten sieht man, dass man mit Schengen zu schnell zu weit gegangen ist. Was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen dafür bekommen, ist neuer Revanchismus und Nationalismus in meiner Heimat und anderswo. Verstecken wir uns nicht hinter technischen Debatten! Stellen wir uns diesen Herausforderungen! Natürlich muss das unbedingt und zwingend heißen, dass das Europäische Parlament Mitentscheidungsrechte bekommt und dass Sie, werter Herr Kommissar, zuwarten, bis wir diese Mitentscheidung haben, oder sie uns zumindest von sich aus einräumen.